Wszelkie działania powinny uwzględniać złożoną naturę tego sektora i możliwości finansowe państw członkowskich. Rozwiązania, które proponuje nam pan poseł Eickhout, to w dużej mierze papierowy tygrys na pierwszy rzut oka imponujące swoim rozmachem i z pewnością pełne dobrych intencji, ale niezwykle trudne do szybkiego i skutecznego wdrożenia w całej Unii Europejskiej, nie tylko w kilku najbogatszych krajach. W wielu przypadkach cenę za zbyt ambitną i wdrażaną pospiesznie politykę niskoemisyjnego transportu zapłacą konsumenci w kosztach biletów na pociąg czy samolot, w wydatkach na eksploatację prywatnych samochodów czy w cenie każdego produktu, który codziennie jest przywożony do naszych osiedlowych sklepów. Dla wielu przedsiębiorstw, które będą musiały wymienić całe floty wykorzystywanych pojazdów, aby sprostać restrykcyjnym normom klimatycznym, może to oznaczać trudne do poniesienia koszty.

Grupa ECR nie może poprzeć sprawozdania, które w tak małym zakresie uwzględnia skutki finansowe proponowanych rozwiązań. Opowiadamy się za ewolucyjnymi rozwiązaniami w zakresie ochrony klimatu, dostosowanymi do możliwości europejskiej gospodarki, i rozsądnym kalendarzem. Niestety to sprawozdanie tych kryteriów nie spełnia.